Dat dit lijkt op een staatsgreep. De Commissie wordt gevraagd om dit te opnieuw te bekijken en andere kandidaten moeten de kans krijgen om ook te kunnen solliciteren in een transparante procedure. Amper een half uur later, om twaalf uur vijftig, is de reactie van de Europese Commissie al binnen. En wat is die reactie? We zullen de resolutie van het Parlement volledig negeren. Dit is absoluut beschamend. Dit is beschamend en dan is men verbaasd dat het draagvlak voor de Europese Unie wordt aangetast.